de respecter les règles qu'il a lui même édictées et je ne veux même pas parler de notre Président de l'Assemblée parlementaire, qui lui pratique le tango corse le tango corse c'est deux pas en avant et trois pas en arrière puisqu'il nous disait il y a à peine six mois, Je serai président d'un parlement et je ne serai jamais premier ministre. Il a fallu que les élections italiennes le séduisent et qu'il se propose pour occuper les fonctions de premier ministre. Le monde se rit de nous, amis parlementaires.